Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kollegen! Wir sprechen jetzt über meine große Anfrage anlässlich des Internationalen Tags der Familie. Die für diese Politik verantwortlichen Kommissare Jourová und Timmermans bleiben dieser Aussprache fern.

Die EU hat den Internationalen Tag der Familie der Vereinten Nationen totgeschwiegen. Alle Menschen guten Willens erkennen, dass die EU die Familie aufbauend auf der Ehe von Mann und Frau nicht wertschätzt, doch am mysteriösen Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie flatterte die Regenbogenfahne der Gender Ideologen an den EU Gebäuden.

Die Personalabteilungen unternahmen gewaltige Anstrengungen für transsexuelle Eurokraten am Arbeitsplatz. Das sind die Prioritäten der EU bei der Steuerung von Werten und Normen. Was die EU für Ehe und Familie tut, ist, die Scheidung binationaler Ehepaare zu vereinfachen, die grenzenlose Vielfalt der Ehe für alle zu fordern, auch dort, wo es gar niemand will, die Wertschöpfung durch Frauen ausdrücklich nur auf den formalisierten Arbeitsmarkt zu beschränken und Kinder in Ganztagesbetreuung geschlechtsneutral und identitätslos fremderziehen zu lassen.

Von christdemokratischen Parteien können Sie dabei übrigens keine Gegenwehr erhoffen. Das beweisen die Ergebnisse unserer namentlichen Abstimmung. Hierin sehe ich eine wesentliche Ursache für die selbstverschuldete Selbstverzwergung der Union.